Madame la Présidente, Madame le Commissaire, tout d'abord permettez moi de nous féliciter du fait que les droits des enfants soient devenus une partie intégrante des droits fondamentaux défendus par l'Union européenne grâce à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il est en effet nécessaire que toute politique de l'Union européenne qui touche directement ou indirectement les enfants soit conçue, mise en œuvre et suivie dans l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément aux droits fondamentaux garantis dans cette charte.

Concernant les risques liés à l'utilisation de l'internet par des enfants, je considère que la prévention doit être au cœur des politiques européennes. Il est de notre devoir d'éduquer les enfants aux environnements en ligne.

Enfin, je souhaite évoquer la lutte contre la pédopornographie diffusée sur l'internet. Nous avons l'obligation de supprimer les sites avec un contenu pédopornographique et nous devons tout mettre en œuvre pour pouvoir supprimer ces sites le plus rapidement possible.